Frau Präsidentin!

Das ist tatsächlich etwas für Sie Historisches, so kann man das sagen.

Das ist ja das, was eben gemacht werden sollte. Sie haben das nicht selber verantwortet, das war noch von Ihrem Vorgänger vollkommen richtig. Aber es ist zwei Jahre lang abgewogen worden, was man tun kann, um die Verkehrssünder im grenzüberschreitenden Kraftverkehr besser zur Rechenschaft ziehen zu können. Es ist schon gesagt worden, manche finden das nicht ganz optimal, wie es gelaufen ist.

Aber insgesamt kann man sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben jetzt eine Möglichkeit in der Hand und das ist ja notwendig genauer zu sagen, wie jetzt die Regeln umgesetzt werden sollen.

Es war so, dass natürlich einige aus dem Sektor uns angeschrieben haben gerade in Deutschland waren es viele Omnibusunternehmer die Angst hatten, dass die Zwölf Tage Regelung außer Kraft gesetzt werden kann.

Ich habe mich genauer damit beschäftigt, das ist nicht der Fall. Im Gegenteil ist es sogar so, dass die natürlich beibehalten werden soll, und Omnibusunternehmer wissen das inzwischen auch. Wir können das hat Herr Ferber gesagt in diesem Fall ablehnen, was die Kommission vorschlägt, das ist immer das Recht des Parlaments. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei dem, was Herr Ferber gesagt hat, er hat sich für meine Begriffe selber widersprochen, weil er zum einen sagte, dass eben verschiedene Sachen nicht klar geregelt werden, mit leichten, mittleren und schweren Verstößen.